Cinq millions d'euros ont été dépensés ces derniers mois par les cigarettiers. Est il normal que depuis 8h30, nous soyons filmés par des lobbyistes qui sont dans la tribune? Je vous le demande, Monsieur le Président.